De hervorming van dit energielabel moet voor mij verschillende doelen dienen.

Dit kan door een betere samenwerking en informatie uitwisseling door de controleagentschappen van de lidstaten.

Voor mij is het ook essentieel dat wij deze doelen nastreven op een manier die zowel voor de consument, de producent als voor de verkopers zo eenvoudig mogelijk is.

We mogen hen geen onnodige kosten of lasten opdringen.

Ik denk dat we voor een ambitieuze aanpak hebben gekozen. Eén die het voor iedereen duidelijk maakt wat kan en wat niet kan. We zitten nog in de nasleep van het Volkswagenschandaal en daarom is het belangrijker dan ooit dat wij ervoor zorgen dat de consument weer vertrouwen krijgt in de labels die hij ziet. En ik wil daarbij heel duidelijk zijn.

Ik kijk uit naar de onderhandelingen met de lidstaten en zal deze ambitieuze aanpak ook bij hen verdedigen.